föstudagskvöldi yfir höfuð en það væri þó skömminni skárra ef slík yfirlýsing lægi fyrir af hálfu forseta ég minni á að það hefur engu skilað umræðunni að halda hér áfram á næturnar undanfarið og ég ítreka þá yfirlýsingu að